áður en hann tekur til máls er rétt að forseti geti þess að það er litið svo á að samkomulag sé á milli þingflokkanna um að umræðunni ljúki á þessum fundi sem þá standi það til að umræðu um skýrslu forsætisráðherra sé lokið